Pane předsedající, já se zde přihlásím k tomu, co říkají moji kolegové z PPE. Ten názor na situaci v Gruzii je jednoznačný. Jedná se o okupaci gruzínského území ze strany Ruské federace. My k tomu nesmíme být lhostejní, zvláště my poslanci, kteří jsme z bývalých komunistických, socialistických států, víme, co je Rusko zač a bohužel Rusko dále prosazuje politickou doktrínu blízkého sousedství. V této situaci si myslím, paní vysoká představitelko, že by Evropská komise měla být mnohem aktivnější ve vztahu ke Gruzii a měli bychom nabídnout více programů a větší ekonomickou podporu této zemi.

Je to země, kde se relativně rozvíjí demokracie, buduje se tam relativní právní stát a my bychom tuto zemi měli mnohem více podporovat.